jestem zdumiona i oburzona. Rotmistrz Pilecki, który poszedł do Auschwitz na ochotnika, uwięziony potem przez komunistów powiedział żonie Auschwitz to była igraszka.